Nos concitoyens en ont un petit peu ras le bol d'entendre parler de cette Europe sociale sans jamais en voir de manière très crédible les réalisations, tant la compétition reste le modèle dominant entre les systèmes sociaux et entre les systèmes fiscaux. Je pense qu'il serait tout à fait contre indiqué que ce Parlement ne s'intéresse pas à ce sommet et, en particulier, avant que ce sommet n'ait lieu. Bien sûr, on pourra en débattre à loisir lorsque les faits seront passés, mais je pense que si ce Parlement veut se montrer un petit peu adulte, il lui appartient d'indiquer les orientations que devrait prendre ce sommet.

Il pourra aussi avoir lieu ensuite, mais il est absolument important que nous puissions donner nos orientations avant que le sommet ne se réunisse.